Er verbreitet sich rasant, das klingt spektakulär. Doch wenn die Rückkehrer die eigene Terrasse erreicht haben, ist es schon schwieriger, sich zu freuen. Denn ein Schmusekätzchen ist der Wolf ganz sicher nicht. Aus Niedersachsen erreichen mich immer wieder Bilder von gerissenen Schafen, Rindern und sogar Hunden. Da scheint es nur eine Frage der Zeit, bis irgendwann auch ein Mensch den Raubtieren zum Opfer fällt. Diese Sorgen haben wir verstanden. Wenn streng geschützte Arten einen guten Erhaltungszustand erreicht haben und zugleich die nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum gefährden, muss die Kommission tätig werden.

Seine massive Ausbreitung in den letzten Jahren hat verheerende Auswirkungen auf den Fischbestand. Zum Beispiel am Dümmer in Niedersachsen ist der wichtige Raubfischbestand durch den Kormoran dramatisch zusammengebrochen. Kein Wunder, wenn ein Kormoran pro Tag im Durchschnitt bis zu einem halben Kilo Fisch frisst. Die Menschen vor Ort brauchen hier dringend mehr Handlungsspielraum. Es kann nicht sein, dass aufgrund starrer europäischer Vorgaben flexible Lösungen vor Ort scheitern. Wir haben morgen die Chance, Europa wieder näher an die Bürger zu bringen. Wir sollten diese Chance nutzen und den Aktionsplan mit großer Mehrheit annehmen.